virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt allsherjarnefnd hefur fjallað um málið í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um íslenskan ríkisborgararétt sem lúta að undirbúningi og framkvæmd prófa í íslensku lagt er til að ráðherra geti falið námsmatsstofnun eða öðrum sambærilegum aðila að annast undirbúning og framkvæmd prófa í íslensku og að ráðherra verði veitt heimild til að ákveða prófgjald

fram kom að umsækjendur um ríkisborgararétt geta þreytt prófin án þess að hafa undirbúið sig formlega það er með setu námskeiðs og svo framvegis gert er ráð fyrir að prófgjaldið standi undir kostnaði við prófin og verði hóflegt nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt háttvirtir þingmenn ólöf nordal og árni þór sigurðsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita auk þess sem hér stendur háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson sigurður kári kristjánsson siv friðleifsdóttir og jón magnússon